Cred că trebuie să punem accent pe nevoia de a utiliza fondurile structurale pentru o infrastructură modernă, care să asigure cele mai înalte standarde de calitate și care să minimizeze pierderile de apă. Sunt de acord cu raportorul, care susține că aspectele privind apa trebuie integrate în toate domeniile de politică, și consider că trebuie să punem accent pe utilizarea eficientă a resurselor, astfel încât să evităm pierderile.